Hvala lepa za besedo. Replika je samo na razpravo oziroma, ko razpravljavec že razpravlja. Samo tako za intermezzo. Najprej gre moja zahvala, predstavniku predlagatelja, ki je, z mano in vsemi nami, delil vse svoje znanje, ki ga je osvojil na FDV-ju, in me podučil, kaj je ustavno sodišče, kakšne so njegove pristojnosti in da v naši državi obstaja delitev oblasti. Skoraj v isti sapi je nato, ste nato, spoštovani predstavnik predlagatelja, citirali ustavno sodnico, ki je v svojem mnenju obrazložila oziroma navajala in govorila o tem, da zakonodajna veja oblasti ni ni poskrbela za implementacijo ustavne odločbe. Nadalje ste dejali, da predsednik, da je predsednik vlade sprejel mnenje, da poslanci kršijo ustavo. Spoštovani predlagatelj, naj vas na tem mestu jaz podučim, da so poslanci, smo poslanci samostojni pri izvajanju svoje funkcije in nihče drug, še najmanj pa predsednik vlade, nam ne daje nikakršnih navodil, kako naj svoje delo opravljamo. In meni osebno nihče ne piše mojih stališč, tile listki so plod mojega dela in mojega razmišljanja, tako da vas prosim, da, ne sodite po sebi, spoštovani kolega. Verjetno ali pa vsaj upam, no, da se vsi tukaj zavedamo, da je institut ustavne obtožbe zelo resen institut, ki si zasluži neko posebno spoštovanje, in če hočete, tudi neki rešpekt ... In bi z njim morali ravnati zelo zelo pazljivo; v nasprotnem se, njegov status in ta ugled, ki naj bi ga ustavna obtožba vendarle imela, izgubi. In, spoštovani kolega, ravno to se danes dogaja - če se še tako trudim najti upravičljiv razlog vaše obtožbe in če se še tako trudim korektno vrednotiti pravno, vsebinsko in formalno besedilo vaše obtožbe, v njej ne najdem nič drugega kot pavšalne navedbe obtožbe, nedosledno trditveno podlago, ki ni podkrepljena z nobenimi materialnimi dokazi, in ne nazadnje, kar me kot državljanko in pravnico najbolj prizadene, to, da v da v politično-populistične namene zlorabljate institut ustavne obtožbe, ki bi v resnici moral in mogel biti tisto najvišje orodje pri zagotavljanju sistema zavor in ravnovesja. In da bom jasna, prav je, da med različnimi vejami oblasti obstaja sistem zavor in ravnovesja in neki nadzor, ni pa pravil, in to ostro obsojam, da se ta možnost nadzora zlorablja za izvrševanje oziroma zlorabo neke moči in to vi danes delate. Vsi mi bi se mogli in morali zavedati, da je namen ustavne obtožbe varstvo ustavnosti in zakonitosti, ne pa izvajanje neke populistične politike in obračunavanja, vedno ene in iste politične opcije. Takšni zlorabi smo bili priča že v preteklosti, danes ni prvič, in kot sem rekla, vedno z vaše strani. Rada bi poudarila, da institut ustavne obtožbe je mogoče razlagati in uporabljati samo za najtežje in očitne kršitve in zlorabe oblasti in kršitve, ustavnosti in zakonitosti in pri tem, to moram poudariti, se ugotavlja osebna odgovornost obtožujočega, ne pa politično objektivna odgovornost. In na to dejstvo ste, spoštovani kolegi, ki ste podpisani pod to obtožbo, enostavno pozabili. Verjamem, da vsak, ki si je prebral besedilo vaše obtožbe, je lahko videl in spoznal, da samo navajanje, oziroma vrednotenje, politično vrednotenje ravnanj predsednika vlade ne more in ne sme zadoščati za uspešnost take obtožbe. Neke vsebinsko kvalitetne obrambe danes niti ni mogoče razviti, ker na drugi strani niti nimamo vsebinskih in kvalitetnih obtožb. Natančno sem si sicer prebrala besedilo vaše obtožbe in zopet, spoštovani kolegi, predstavnika predlagatelja smo prej lahko slišali, da bodo dokazali kršitve in nato je naštel nekatere člene ustave, potem pa dodal, in na drugi strani imamo ustavno odločbo. A to je vse, kar zmorete? Ustavna obtožba vendarle je neki hibrid med političnim in kazenskim in kot taka bi morala slediti tudi načelom kazenskega procesnega prava. Zgolj pavšalno navajanje nekih nedefiniranih obtožb in še več, te obtožbe niti niso, podkrepljene z nobenim vsebinskim, neposrednim dokazom, in to moram poudariti, pri takem institutu je to nujno. No, takšna obtožba ni niti sklepčna, pa upam, da se zavedate pomena sklepčnosti tožbe, niti ni vsebinsko koherentna, kaj šele utemeljena. In da bo moj očitek današnje zlorabe in absurda še bolj jasen, naj še enkrat povem dve zanimivi dejstvi, ki smo jih danes sicer že slišali, ampak sta tako pomenljivi, da se mi ju zdi vredno ponoviti. V državah po svetu je bila ustavna obtožba uporabljena manj kot tridesetkrat in to v skupaj treh stoletjih. Pri nas, v osemindvajsetih letih, ste jo uporabili že štirikrat, seveda vse ena in ista politična opcija. In drugo dejstvo, ki smo ga tudi že slišali, obtoženci, pa ne naši, tisti iz držav po svetu, so in bili v obtožbah očitani očitki, kot so prejemanje podkupnine v zameno za dostop do zaupnih državnih podatkov, obtožba za umor, ugrabitve, finančne zlorabe državnega denarja in tako naprej. Mi pa se danes soočamo z ustavno obtožbo predsednika vlade, ker državni zbor ni sprejel določenega predloga novele zakona. Jaz upam, da tudi ljudje vidijo ta absurd. in toliko o tem o vašem razumevanju delitve oblasti. Nenazadnje pa naj povem, ker to je vendarle bil povod za vložitev današnje obtožbe, se moram dotakniti in izpostaviti tudi dejstvo, da vaš predlog novele zakona o o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, prvič ni primerno in drugič niti ni dosledno implementiral odločbo ustavnega sodišča. In zato smo poslanci, in ponavljam, poslanci smo zavrnili vaš predlog z vso odgovornostjo. Seveda se v poslanski skupini LMŠ, kot smo danes že slišali, zavedamo svoje odgovornosti pri uresničevanju in spoštovanju ustavnih odločb, zato smo tudi sprejeli zavezo, da bomo v koaliciji pripravili zakon, dobili smo tudi obljubo pristojnega ministrstva, da se bo to pripravilo do letošnje jeseni. In v primerjavi z vsemi predhodnimi vladami, mislim, da časovni očitki pri reševanju tega problema, vendarle niso na mestu. Torej, če vsebinsko in pravno pa tudi politično, nekako kritično ocenim, današnjo razpravo oziroma obrazložitev vaše ustavne obtožbe, pa naj bi šlo za kateregakoli predsednika vlade. Ustavne obtožbe, ki temelji na očitkih, da državni zbor nečesa ni sprejel, storil, in ustavne obtožbe, ki ni podkrepljena z niti enim samim vsebinskim dokazom, niti pod razno ne morem podpreti. In vas ta današnji cirkus je v posmeh žal prav vam predlagateljem. Hvala.